frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö með síðari breytingum frá samgöngunefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið til sín

merktu svæði fyrir bifreiðir fatlaðra til að ná því markmiði er lögð til leiðrétting á ákvæði annarrar greinar frumvarpsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með svohljóðandi breytingum við aðra grein greinin orðist svo önnur málsgrein hundrað greinar laganna orðast svo eigi skal þó refsa fyrir brot sem tilgreind eru í fyrstu málsgrein hundrað og áttundu grein að j lið fyrstu málsgrein tuttugustu og áttundu greinar undanskildum samanber b lið fyrstu málsgrein hundrað og áttundu greinar nema stöðvun eða lagning ökutækis hafi haft í för með sér hættu fyrir aðra eða að óþörfu valdið óþægindum fyrir umferðina kristján l möller og þórunn sveinbjarnardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins jón bjarnason var áheyrnarfulltrúi við afgreiðslu málsins og er hann samþykkur áliti þessu alþingi sautjánda mars tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson formaður frá herdís á sæmundardóttir anna kristín gunnarsdóttir guðjón hjörleifsson sigurrós þorgrímsdóttir jón kristjánsson guðjón a kristjánsson